Ebadi riep op tot grotere westerse aandacht voor de zaak Sotoudeh, voor alle moedige verdedigers van de mensenrechten op het grondgebied van de Islamitische Republiek Iran.